frú forseti hvað varðar gagnkvæma viðurkenningu á námi milli norrænna ríkja styð ég það að sjálfsögðu hins vegar þurfum við auðvitað að skoða hvert xxx fyrir sig það er mér finnst eðlilegt

heilbrigðisgeirans hjá norrænu menntamálaráðherrunum ég vænti þess að tillaga háttvirts þingmanns muni koma þangað líka til umfjöllunar þetta er auðvitað eitthvað sem ég tel mjög mikilvægt að ganga í gegn þetta höfum við auðvitað gert ekki bara innan norðurlanda heldur líka á milli evrópskra ríkja þannig að þetta er að mínu viti mjög jákvætt skref þó það sé mikilvægt auðvitað að það sé alltaf skoðaðar ólíkar greinar ef einhver munur er á menntunarkröfum að baki hvað varðar brottvísunarmálið fór sameiginlegt bréf frá norrænu velferðarráðherrunum til dana þar sem skýringa er krafist á því máli þannig að þar mun nást samstaða í raun og veru um það að fá úr þessu skorið og fá frekari skýringar á málinu ég held að svör dana hafi ekki enn borist samkvæmt upplýsingum frá hæstvirtum ráðherra enda bréfið nýlega farið en þetta er mál sem einmitt